Elnök úr, biztos úr, képviselőtársaim! Az emberi jogok szerepére és fontosságára szeretnék kitérni az imént bemutatott jelentéssel kapcsolatban az EU bilaterális kapcsolataiban. Kiemelkedő fontosságú, hogy mindennemű együttműködési megállapodás egyik fontos eleme és megkerülhetetlen feltétele legyen az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme. Ez igaz különösen akkor, ha uniós polgárok emberi jogait sérti egy adott ország, gondolok itt történetesen Bolíviára, hogy példaként említsem Tóásó Előd ügyét, aki

Tóásó a mai napig nem került szabadlábra helyezésre. Sérül a tisztességes eljáráshoz való joga.